V období pred krízou dostali banky od audítorov výborné vysvedčenia a zrazu počúvame, že mnohé z nich majú v bilancii toľko bezcenných aktív, že aj pri menších výkyvoch im hrozí krach. Skutočne sa nad tým treba zamyslieť a treba účinne zabezpečiť, aby sa takáto situácia už v budúcnosti neopakovala. Jednou z príčin nedôslednosti audítorských posudkov a ich nekvality je najmä koncentrácia veľkých firiem v tomto druhu biznisu. Štyri veľké firmy záviseli na príjmoch od hodnotených finančných inštitúcií, a preto im dávali dobré známky bez ohľadu na to, aká bola reálna situácia. Preto podporujem návrh kolegu spravodajcu, aby sa tento monopol rozbil a aby sa zaviedla skutočná konkurencia na trhu audítorských spoločností, aby aj menšie firmy dostali šancu. Chcela by som preto vyzvať Komisiu, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, aby uskutočnilo podrobný prieskum audítorského trhu a aby vypracovali celoeurópsky režim profesionálnej zodpovednosti pre audítorov.